Vysoká miera spolupráce naprieč národmi môže v tomto momente napomôcť k väčšej efektivite pri boji so zločinnosťou. Z praxe je zrejmé, že takáto spolupráca nie je dostatočná sama osebe a je nevyhnutné vytvoriť spoločný právny rámec, ktorý bude stanovovať štandardy činnosti forenzných laboratórií, a rovnako aj sieť takýchto vysokokvalifikovaných laboratórií naprieč celou Európskou úniou. Skutočnosť, že neexistuje dohoda, prostredníctvom ktorej by sa na analýzu vedeckých dôkazov uplatňovali spoločné akreditačné normy, je vážnym nedostatkom, ktorý by sa mal napraviť. Aj z tohto dôvodu dúfam, že sa Rada čo najskôr chytí iniciatívy a pripraví sa čo najskôr nový dokument, kde bude výrazne zapojený už aj Európsky parlament. A na záver ešte, pán predsedajúci, napriek tomu, že som chcela viac hovoriť o forenznych laboratóriách, chcem povedať, že mojou ambíciou rozhodne nie je zvyšovať dôležitosť Európskeho parlamentu, ale považujem za absolútne bezprecedentné, že zástupca Rady si nenašiel čas a neprišiel sem, aby si vypočul naše názory.